Dat heb ik niet gehaald.

Want waarom moet het? Omdat Kameroen natuurlijk in staat moet blijven om zijn producten in Europa voor een beter tarief op de markt te zetten.